Señor presidente, comisarios, desde que se puso en marcha en 1995, Schengen equivale para los europeos a libre circulación de personas y, por tanto, es uno de los activos más preciados del acervo y de la construcción europea y hay que protegerlo. Y estamos dando un paso en esa dirección con estos tres Reglamentos en un debate conjunto fronteras exteriores, cooperación policial y judicial, y también retorno. Tres Reglamentos que se incardinan en el refuerzo de la seguridad en la gestión de las fronteras exteriores, también para controlar mejor los flujos migratorios, lo que se conecta con el sistema de entradas y salidas, con el sistema de información de visados, e incluso con Eurodac —registros biométricos, con todas las nuevas tecnologías—. Pero hemos puesto el acento también en algunos elementos que son muy relevantes. El primero, que estamos poniendo a disposición de la interoperabilidad de las bases de datos elementos que afectan a los derechos fundamentales de las personas, y el objetivo garantista es irrenunciable para este Parlamento y no puede ser ignorado ni olvidado. En segundo lugar, que Schengen está cuestionado porque las amenazas contra la seguridad han dado lugar a suspensiones temporales en un buen número de Estados miembros y es imprescindible que el objetivo irrenunciable sea la plena restauración de la libre circulación de personas y, por tanto, la preservación del activo Schengen. En tercer lugar, que esta interoperabilidad de datos puede servir también para proteger mejor a las personas, particularmente a las más vulnerables, por ejemplo, a los niños, a los menores que atraviesan las fronteras de la Unión y no pueden desaparecer después, como ha puesto de manifiesto el terrible informe de Europol —nada menos que diez mil niños desaparecidos—. Y, finalmente, que no se puede vincular enteramente el sistema de Schengen al retorno de los inmigrantes irregulares, porque, si es cierto que debemos reforzar la seguridad, también es cierto que no podemos renunciar a la visión que llamamos holística, comprensiva, general del fenómeno migratorio, del hecho migratorio, para darle el tratamiento adecuado que tantas veces ha reclamado